Denn die Schulden von heute, für die wir gemeinsam haften, sind die Steuern von morgen.

Wie bewertest du diesen Sachverhalt?